Die Kritikpunkte, die wir gehabt haben, sind durchaus nachvollziehbar, vor allem würden kleinere und mittlere Unternehmen mit besonders hohen Kosten belastet werden. Zusätzlich waren die Formulierungen der neuen Verordnung sehr verhalten und vage, was in jeglicher Weise zu viel Interpretationsraum zugelassen hätte. Aus der Ablehnung lässt sich schließen, dass eine grundlegende Überarbeitung der Verordnung unumgänglich ist, bevor sie überhaupt angenommen werden kann. Sie muss dahingehend angepasst werden, dass die Unionsbürger und bürgerinnen und Umweltorganisationen ihre Anliegen in ihr widergespiegelt und adäquat vertreten sehen können.